Señor presidente, el cumplimiento del Derecho internacional es un deber de todos los Estados, e Israel —en eso yo creo que estamos todos de acuerdo— no puede ni debe ser una excepción.

Porque el auge del antisemitismo es uno de los mayores problemas que vive la Unión Europea. Como denunció la Agencia de los Derechos Fundamentales el año pasado, en doce de los Estados miembros más de un tercio de los entrevistados temían ser agredidos por causa de su religión judía y casi la mitad se enfrentaba diariamente a insultos y a vejaciones. Pero los insultos y las agresiones son siempre el preludio de algo peor, como, desgraciadamente, comprobamos con horror tras el reciente atentado en Halle durante la celebración del Yom Kipur. Cuando permitimos que se normalice el antisemitismo, alimentamos la violencia que sufren nuestros compatriotas judíos en las calles europeas. Que después de setenta años los judíos no se sientan a salvo en su tierra evidencia un terrible fracaso, y, sobre todo, nos exige una responsabilidad y la participación activa de la Unión Europea.